Madame la Présidente, l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est une urgence sanitaire mondiale et constitue un réel danger pour les autres pays également, même éloignés, du fait des cas importés. Nous saluons la toute récente mise sur le marché officielle du vaccin, qui permettra de protéger l'entourage des personnes malades et également les professionnels de santé. Nous saluons également la force de la coopération internationale et multidisciplinaire, fortement soutenue par la Commission européenne, qui a permis cette belle avancée technologique. Nous attirons l'attention de la Commission sur plusieurs nécessités renforcer les systèmes de santé locaux qui sont précaires, coordonner la gestion des stocks afin d'éviter les risques de pénurie, informer les populations et lutter contre les risques de fake news qui ont déjà été évoqués précédemment,